en su Presidente recién reelegido, el señor Caldeira, que ha desarrollado, desde hace años, toda una serie de reformas significativas para hacer del Tribunal de Cuentas un instrumento más afinado, eficiente y eficaz, que responda mejor a las demandas de sus principales clientes, que somos la Comisión y el Parlamento, pero, sobre todo, al objetivo de ofrecer elementos de confianza a la ciudadanía de que, al menos, alguien vigila la ejecución del presupuesto europeo. Creo que hemos intentado en este informe ir más allá, provocar, en cierta manera, elementos creativos para resolver o intentar solucionar el problema demoledor del ejercicio de la DAS negativa con la mejora de los resultados de las auditorías del Tribunal de Cuentas mediante un encuadre más cercano a las exigencias del debate real de la política europea.